hæstvirtur forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum neytendavernd á sviði skiptileigusamninga sé tekin til heildarendurskoðunar byggir frumvarpið á tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og átta hundrað tuttugu og tvö e b um neytendavernd að því er varðar tiltekna þætti skiptileigusamninga samninga um orlofskosti til lengri tíma endursölu og skiptasamninga tilskipunin leysti af hólmi eldri tilskipun evrópuþingsins og ráðsins um skiptileigusamninga sem innleidd var hér á landi með lögum númer tuttugu og þrjú nítján hundruð níutíu og sjö um gerð samninga um hlutdeild í afnotarétti orlofshúsnæðis frá gildistöku laga númer tuttugu og þrjú nítján hundruð níutíu og sjö hefur orðið mikil þróun á markaði fyrir skiptileigusamninga á sjónarsviðið hafa komið ný afbrigði slíkra samninga sem falla utan gildissviðs tilskipunarinnar margar þessarar nýju tegundar samninga voru gerðir í þeim eina tilgangi að sniðganga gildandi reglur og hefur þetta valdið ýmsum vandamálum fyrir neytendur til að veita neytendum betri vernd og styrkja jafnframt stöðu þeirra seljenda sem hafa sætt ósanngjarnri samkeppni frá aðilum sem ekki hafa hlýtt gildandi reglum var eldri tilskipunin tekin til endurskoðunar og var afrakstur þeirrar vinnu tilskipun sú sem hér er innleidd með frumvarpi þessu er lagt til að íslensk löggjöf sé uppfærð til samræmis við þá neytendavernd sem nú er við lýði á evrópska efnahagssvæðinu með frumvarpinu hefur neytendavernd verið aukin frá því sem áður gilti helstu nýmæli þess eru rýmra gildissvið en undir það falla auk skiptileigusamninga samningar um orlofskosti til lengri tíma og endursölusamningar einnig falla nú undir það skiptileigusamninga sem gilda lengur en í eitt ár en áður var gerð krafa um þrjú ár upplýsingaskylda seljanda hefur verið hert og skýrð en honum ber að veita neytanda með nægum fyrirvara ítarlegar upplýsingar um helstu atriði samningsins

löggjafar annarra norðurlandaþjóða enda rík hefð fyrir góðu og öflugu norrænu samstarfi á sviði neytendaréttar það er einnig til þess fallið að efla norræna réttareiningu á sviði neytendaverndar hæstvirtur forseti ég hef nú rakið helst atriði frumvarpsins og laga til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til annarrar umræðu og háttvirtrar allsherjar og menntamálanefndar